Väčšina občanov členských štátov dodnes nerozumie tomu, ako funguje proces tvorby európskej legislatívy. Úlohu a zodpovednosť svojich vlád v tomto procese často skôr prehliadajú.

Zároveň sa však nebránim tomu, aby sme sa dokázali poučiť z konkrétnych zmätkov a zlyhaní, ktoré sa udiali v poslednom období a skomplikovali legislatívnu prácu. Úlohou prijatého uznesenia je zlepšiť praktické fungovanie vzťahov medzi Európskym parlamentom, Európskou komisiou a Radou Európskej únie. Myslím si, že je potrebné tieto otázky riešiť, a preto som správu podporila.